De volgende periode zal dat toch echt beter moeten. Ik begrijp dat er door het Parlement hard gewerkt is aan de verbetering van het voorstel, maar het roept toch de vraag op wat is er zo pan Europees aan het product als het toezicht nationaal blijft? Dat speelt bij de hele kapitaalmarktenunie. En in hoeverre gaat een vrijwillig product bijdragen aan de pensioenopbouw in landen die dat nog niet hebben? Waarom zouden we eigenlijk geïnteresseerd moeten zijn in een pensioenproduct op een moment dat de rente laag is en sparen eigenlijk niet loont?